Voorzitter, Facebook is ineens fan van Europese gegevensbeschermingsregels. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar er was wel een groot schandaal voor nodig waarbij gegevens van miljoenen Europese gebruikers op een schandelijke wijze bij een schimmig bedrijf, Cambridge Analytica, terechtkwamen en gebruikt werden in politieke campagnes, zonder dat die mensen daar toestemming voor gegeven hadden en zonder dat ze er überhaupt van op de hoogte waren.

Dat is Facebook zoals we het kennen. Niet te veel gedoe, niet te veel regeltjes, lekker geld verdienen. Maar nu heeft Mark Zuckerberg sorry gezegd en een prachtige advertentie laten plaatsen in Europese kranten waarin hij reclame maakt voor diezelfde regels. En nu moeten wij hem op zijn blauwe ogen geloven. Ik geloof het niet.

Mark Zuckerberg moet zich hier, in de EU, in dit huis komen verantwoorden en ik verwacht van de Europese toezichthouders dat ze de nieuwe regels waar Facebook zo'n fan van is ineens ook vanaf dag één en keihard op dat bedrijf toepassen.